Uns gegenüber hat sie sich nicht in der von uns erwarteten Weise in Sachen Rohingya gemeldet. Die von der Regierung Myanmars bisher geleisteten Fortschritte bezüglich Demokratisierung und Öffnung begrüße ich Namen der EVP ausdrücklich. Jedoch fordern wir angesichts andauernder Diskriminierung ein Ende der Anfeindungen gegen die muslimische Rohingya Minderheit sowie deren Anerkennung als vollwertige Staatsbürger Myanmars mit allen Rechten und Pflichten. Unser Appell der heutigen Entschließung ist daher nicht nur an die Regierung Myanmars gerichtet, sondern an die gesamte Bevölkerung, auch an die Opposition, jegliche Anfeindungen und Diskriminierung der Rohingya einzustellen. Die Aussöhnung der verschiedenen ethnischen Bevölkerungsgruppen ist ein Grundbaustein für eine langfristige Stabilität dieser noch jungen Demokratie.